In de conclusies van de Europese Raad van 1 en 2 maart worden helemaal aan het einde in de rubriek overige punten, in punt 45 om precies te zijn, welgeteld twee lijntjes gewijd aan het feit dat Herman Van Rompuy werd herbenoemd als voorzitter van de Europese Raad. Mijn oprechte gelukwensen, mijnheer Van Rompuy, maar het is misschien toch wel een indicatie dat er iets fout zit met de democratische legitimiteit van de hele manier van functioneren van de Europese Unie. U heeft gesproken van een keerpunt en gezegd dat de banken bereid gevonden zijn om een groot deel van de Griekse schulden kwijt te schelden. Ik vrees dat u de zaken iets te rooskleurig blijft voorstellen, want in wezen is er natuurlijk niets veranderd. Griekenland zal binnenkort opnieuw verse miljarden ontvangen en daarna wordt het gewoon opnieuw wachten tot er weer geld nodig zal zijn. Zo blijven wij allemaal verder aanmodderen zonder enig perspectief op verbetering. Het is in het belang van de Eurozone, maar ook in het belang van de Grieken zelf dat Griekenland op een ondersteunde manier uit die Eurozone uittreedt.